Wir stellen fest, dass wir bei vielen Genehmigungsverfahren einfach nicht mehr in der Lage sind, die notwendigen Strukturen zu schaffen. Es geht also um effiziente, schnelle, aber auch ordentliche und gründliche Genehmigungsverfahren, also auch um die Zeit, Projekte umzusetzen.